Voorzitter, mijnheer Leterme, ik heb zeer veel respect voor u, zeer veel waardering. U bent roterend voorzitter en tegelijk demissionair. U bent eigenlijk zonder missie, maar in Europa zult u altijd een missie moeten behouden.

Ik vind dat uitstekende kwaliteiten.

Ik heb de West Vlaamse politiek de afgelopen jaren wat beter leren kennen. Ik wil u echter behoeden voor het toren van Babel effect. U zegt meer Europa en er moet meer bijkomen, enzovoort. We moeten oppassen dat we niet een toren van Babel gaan bouwen waarbij we meer kijken naar het gevaarte zelf en te weinig naar de kwaliteit.

heeft hij gezegd en dan gaat zo'n ding natuurlijk instorten.

In de eerste plaats moeten we kijken naar de euro. We zijn niet uit de zorgen.

Dat zou slecht zijn. Ik ben voor de gezonde euro.

Dan staat de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers volledig achter

U zegt meer Europa Dan zegt iedereen in België en dat is ook een traditie in de Belgische buitenlandse politiek, dat betekent meer geld. Ik ben daar niet zo voor. De Commissie heeft al vaak te maken met onderbesteding.

In 2008 moest de Commissie vier en een half miljard euro terugstorten naar de lidstaten, dus 1 van het BNP is genoeg. Tenslotte, met een Europese belasting, pas daarmee

De mensen kunnen niet alles betalen.

eens. We moeten dus niet beginnen over Europese belastingen.

De heer Verhofstadt is er altijd over begonnen, over Europese belasting, maar ik heb nooit geweten of hij sprak namens zichzelf of namens zijn fractie.